fyrir framkvæmdavaldið og fyrir alla stjórnsýsluna til að draga af lærdóma og vinna úr og gera þær betrumbætur margvíslegar sem lestur þessarar skýrslu dregur náttúrlega fram að gera þarf ég held að kannski meginniðurstaðan sem snýr að stjórnvöldum og það varðar nú ekki síður alþingi heldur en framkvæmdavaldið það sé að það er dregin sú aðgerðaskylda sem hvílir á stjórnvöldum hvers tíma þegar niðurstöður varðandi vanrækslu eru skoðaðar eru þær í yfirgnæfandi

tengdar þessum þætti málsins

að það sem hefði átt að gera að minnsta kosti reyna að gera það var ekki gert jafnvel ekki reynt þetta er kannski einna átakanlegast þegar maður les umfjöllunina um efnahagsmálin og hagstjórnina og þau glötuðu tækifæri áranna tvö þúsund og fjögur til tvö þúsund og sex sem fóru forgörðum vegna þess að menn gerðu ekki og jafnvel reyndu ekki að gera það sem hefði þurft að gera almennt skiptir það okkur miklu máli að skýrslan er jafn viðamikil jafn vel rökstudd og raun ber vitni og jafn gott gagn þar með til þess að takast á við þessa hluti skilaboðin eru mikilvæg ef þau eru rétt fram sett megin skilaboðin eiga auðvitað að vera þau að ísland ætlar ekki að horfa undan það eiga að vera skilaboðin bæði inn á við og út á við við ætlum að horfast í augu við þetta sem hér gerðist ekki sópa því undir teppið og ætlum að taka á því það er ekki síður mikilvæg skilaboð út á við til alþjóðasamfélagsins og þau hafa þegar vakið athygli jafnvel svo að menn spyrja nú í sumum nálægum löndum þurfum við ekki að gera það sem íslendingarnir eru þegar búnir að gera að fara í rækilega rannsókn á þessum atburðum sem urðu í efnahagslífinu orsökum þeirra og afleiðingum ef við notum það rétt íslendingar mun það hjálpa okkur við að öðlast trúverðugleika á nýjan leik og við séum viðsemjandi og við séum viðtalandi bæði í pólitískum samskiptum efnahagslegum samskiptum og viðskiptum það er enginn tími til að fara hér með tæmandi hætti ofan í einstök efnisatriði eða einstaka málaflokka þessarar skýrslu ég ætla þó kannski að nefna þrennt eða fernt í fyrsta lagi greininguna sem hér er á peningamarkaðssjóðunum þar er það tvennt sem auðvitað stendur upp úr það er annars vegar starfræksla þeirra innan bankanna þar sem flestu var ábótavant sem ábótavant gat verið það er til dæmis þannig að árið tvö þúsund og sex breytist fjárfestingarstefnan að það er farið í fjárfestingarsjóði á kostnað verðbréfasjóða með öðrum orðum almenningi er skipulega beint í áhættumeira sparnaðarform fjárfestingarstefna peningamarkaðssjóðanna var að meginstefnu í verðbréfum og innlánum móðurfélaga og eigenda þeirra og annarra tengdra félaga áhættustýring xxxxx ekki kröfum sjálfstæði rekstrarfélaganna gagnvart móðurfélögunum var verulega ábótavant eftirlit fjármálaeftirlitsins var verulega ábótavant með öðrum orðum það var eiginlega allt að það var eiginlega ekkert í lagi í öðru lagi veðlánaviðskipti seðlabankans við bankana og fjármálastofnanir það er hrollvekjandi lesning þar liggja góðar skýringar á því hvernig sá sorglegi atburður varð að seðlabankinn varð gjaldþrota

lánunum er stórkostlega ámælisvert þennan þátt verður að rannsaka þarna verður meðal annars seðlabankinn að horfast mjög í augu við sjálfan sig og sínar aðferðir og sín vinnubrögð á þessum tíma ég nefni í þriðja lagi icesave málið og hina rækilegu skoðun sem það mál fær fyrst og fremst aðdragandi þess í nokkrum köflum skýrslunnar þeir kaflar draga mjög skýrt fram það sorglega andvara og aðgerðaleysi sem varð til þess að icesave málið varð að þeirri ófreskju sem raun ber vitni þar í liggur rót vandans að þessu var leyft að verða til og verða að því sem það varð það voru nánast engar varnir undir byggðar ekki einu sinni hugað að því hvernig íslensk stjórnvöld skyldu bregðast við eða hvernig þau skyldu svara væri að því spurt til hvaða ráða ætti að taka að það skyldi ekki takast að koma icesave reikningunum úr útibúum yfir í dótturfélög jafnvel þó hefði þurft að borga myndarlega með því er auðvitað æ óskapleg sorgarsaga auðvitað hefði þetta aldrei átt að verða til með þeim hætti sem það varð aldrei fá að ganga svona langt eins og það gerði og sorglegast af öllu var að menn skyldu ekki einu sinni hafa meðvitund um það hvaða óskapleg hætta var að myndast þarna fyrir íslenskt efnahagslíf að það skyldu þurfa að vera erlend stjórnvöld sem reyndu og reyndu að vekja athygli íslenskra stjórnvalda á því sem þarna var í uppsiglingu og fengu litlar undirtektir og lítil viðbrögð að tilboð um að aðstoða ísland við að komast út úr þessu skyldi ekki vera þegið þetta er sorglegt þetta er óendanlega sorglegt og um það þarf í raun og veru ekki að hafa fleiri orð um stjórnsýsluna er að sjálfsögðu mikið fjallað hún fær áfellisdóm það þurfa allir að horfast í augu við það þarf alþingi íslendinga að horfast í augu við af hverju var eftirlitshlutverk alþingis ekki virkara á þessum tíma og af hverju voru mennjafn sofandi á verðinum jafn illa undirbúnir að takast á við áföll við vorum að ræða hér náttúruhamfarirnar eystra og sá er munur á að við fáum litlu um það ráðið hvenær gýs í öræfajökli en við getum reynt að undirbúa okkur vel hafa varnargarða hafa almannavarnaviðbúnað og það höfum við gert gagnvart hinu þegar hamfarirnar af mannavöldum eiga í hlut er þetta ekki afsökun því það er ekki óviðráðanleg náttúruöfl heldur við sjálf við eigum að geta ráðið við okkur sjálf við eigum að geta sett sjálfum okkur skorður mannskepnurnar og búið okkur út leikreglur þannig að svona hamfarir verði ekki af völdum okkar sjálfra og á okkar eigin kostnað þar í liggur munurinn á náttúruhamförunum og þeim sem eru af mannavöldum en við þurfum að fara mjög rækilega í gegnum þetta það er eitt sem til dæmis vekur athygli að aftur og aftur í skýrslunni er bent á staðreynd að íslenskar

móta okkar skipulag og verklag og stofnanauppbyggingu í samræmi við það ég kemst aftur og aftur að þeirri niðurstöðu að vænlegasta leiðin í þeim efnum sé að styrkja þessar einingar að sameina þær og gera þær stærri og burðugri þannig að innan þeirra verði nægjanlegur mannafli og sérþekking til þess að beita þegar á þarf að halda í aðstæðum sem þessum það er margt sem varðar verkferla skráningu upplýsinga og ákvarðanatökuferla rekjanleika mála og annað í þessum dúr sem við þurfum að fara rækilega í gegnum stjórnarráðið allt og eftirlitsstofnanir og stjórnsýslustofnanir þurfa að lesa þessa skýrslu mjög vel ég mun mæla með því að sjálfsögðu innan míns ráðuneyti sem ég geri það almennt að hvert einasta ráðuneyti og hver einasta stofnun setji á fót starfshóp til þess að fara vandlega yfir niðurstöður þessarar skýrslu taka við tillögum sérstakrar nefndar um ábendingar og úrbætur og vinna þetta verk af alúð á næstu mánuðum og missirum það er í okkar höndum að bregaðst við og vinna úr þessu eins og öðru það er algerlega í okkar höndum það er okkar að nota þessa skýrslu þannig að hún verði okkur til gagns hún verði mikilvægt undirlag að úrbótum og umbótum hér á komandi missirum þannig að veikleikarnir það verði tekist á um veikleikana það er í okkar höndum að bregðast ekki því sem nú snýr að okkur eftir að þessi skýrsla er komin út við skulum ekki bregðast íslensku þjóðinni öðru sinni með því að vinna ekki heiðarlega og einarðlega úr þeim gögnum sem við nú höfum á borðunum það er mikið verk og mun taka sinn tíma en það á að hefjast handa við það nú þegar nóg er nú samt tjónið vonbrigðin og eðlileg reiði og óánægja meðal almennings yfir því sem gerðist sem aldrei átti að gerast og aldrei þurfti að gerast þó hitt bætist ekki við að menn klúðri því að takast vel og heiðarlega á við framhaldið það tel ég að að þessu leyti til hafi nú verið mjög vel gert með skýrslunni hún er gríðarlega mikilvægur áfangi á þessari vegferð okkar að því